taka undir með hæstvirtum utanríkisráðherra hvað það varðar hvað við íslendingar erum heppin að geta státað af frábæru starfsfólki utanríkisþjónustunnar ráðuneytisins og hér innan veggja alþingis á alþjóðasviði ég þykist þekkja það örlítið af eigin raun hvað við íslendingar getum nánar með það færa fólk sem er að vinna fyrir okkur á þessum vettvangi en það er auðvitað þannig að hin pólitíska lína stefna okkar íslendinga í utanríkismálum frá a til ö á jú alltaf að koma frá hinum lýðræðislega kjörnu fulltrúum en ekki embættismannakerfinu það er mikils virði þegar hlutunum er stokkað svolítið raunverulega upp og breytt stefna tekur við og spurningin er hvort við stöndum raunverulega frammi fyrir slíkum hlut ég held ekki stóra spurningin er auðvitað hver viljum við íslendingar vera á hinu stóra og viðsjárverða taflborði heimsmálanna það er ýmislegt hægt að læra af skáklistinni og eitt af því er það að þekkja sína eigin styrkleika og veikleika og takmarkanir og um leið að meta stöðuna eins og hún er ekki eins og hún ætti að vera eða gæti verið heldur eins og hún er hvaða leikir eru í stöðunni eins og hún er uppi hver er staða íslands raunverulega í alþjóðamálum staðan er að sjálfsögðu sú að við erum pínulítil þjóð og í raun mjög áhrifalítil á hinu stóra taflborði og við getum fyrst og fremst haft góð áhrif með því að

og að vera rödd siðferðisins í heimsmálum því alþjóðapólitíkin litast jú fyrst og fremst af því að allir eru í jöfnum leik á forsendum eiginhagsmuna allir og við höfum það frelsi sem lítil þjóð sem tiltölulega áhrifalaus þjóð að geta verið rödd siðferðisins að sjálfsögðu ber okkur alltaf að verja okkar hagsmuni það er auðvitað ein af okkar grundvallarskyldum en við höfum líka fullt af tækifærum til að vera rödd siðferðisins rödd lítilmagnans og öðruvísi rödd en gerist og gengur í þessum eiginhagsmunaleik þá langar mig að spyrja erum við sú siðferðisrödd til dæmis þegar við erum áfram innan hernaðarbandalagsins nato mitt svar við því er auðvitað mjög einfalt nei við erum ekki sú rödd

ég skil satt best að segja ekki þetta tal um það að nato hafi breyst úr varnarbandalagi yfir í það að vera öryggisbandalag hvað þýðir þetta mér finnst ekki að við ættum taka þátt í svona villandi orðaleik heldur segja bara hlutina eins og þeir eru og ef við lítum yfir sögulega þróun nato þá sjáum við það öllu fremur hafa breyst úr svokölluðu varnarbandalagi hernaðarbandalagi frekar þá yfir í það að vera árásarbandalag þess bera dæmin merki ung dæmi það er vissulega hægt að skilja aðstæður okkar fyrir því að ganga í nato á sínum tíma á tímum kalda stríðsins jafnvel þótt við höfum verið því mótfallin en ég skil ekki ástæðuna fyrir því í dag við getum haldið áfram það er himinhár kostnaður sem öllum þessum hernaðardraumum fylgir og talandi um það að vega og meta og vera meðvituð um það hvar okkar styrkleikar eru og hvar okkar veikleikar eru og hvar við höfum raunverulega áhrif þá getur örlítið brot af þessum kostnaði ef hann færi til uppbyggingar og góðra verka íslendinga hjá okkar næstu nágrönnum grænlendingum raunverulega gert gagn raunverulega gert gagn í heimsmálum en við viljum vera svo stór og svo mikilvæg og þykjumst vera það þegar við gætum verið að gera gagn hjá fólki sem raunverulega lítur upp til okkar íslendinga og fyrir það sem við stöndum eins og færeyingar og grænlendingar ég verð að segja það að ég persónulega var hjartanlega sammála vini mínum og háttvirtur þingmaður heitnum einari oddi kristjánssyni sem ég sakna héðan úr þessum sal þegar hann sagði bara hreinskilnislega að hans mati væri umsókn íslands að aðild að öryggisráðinu mistök ef ég á að segja mína skoðun á því þá finnst mér þetta einmitt vera innihaldslaust brambolt og brölt einfaldlega vegna þess að öll svona mál snúast um forgangsröðun okkar forgangsröðun á að snúa að því að miðla af því sem við erum best í því sem við höfum raunverulega að gefa og jafnvel þótt við þykjumst vera hernaðarþjóð með nato öryggisþjóð eða varnarþjóð eða hvernig svo sem fólk vill kalla það þessum nöfnum þá getum við gert miklu meira gagn á öðrum sviðum og sannarlega miklu meira gagn á öðrum sviðum heldur en í öryggisráði sameinuðu þjóðanna við höfum svo mörgu öðru að miðla upplýsingum og þekkingu á öðrum sviðum þar sem við erum sérfræðingar við erum sem betur fer ekki sérfræðingar í stríðsátökum það er að sjálfsögðu margt sem ég get saknað í orðum hæstvirts utanríkisráðherra ég fagna mjög aukningu fjármuna í þróunarsamstarfi þróunarvinnu og þar kemur auðvitað aftur að spurningunni um það hvað við höfum að gefa þar verðum við einmitt líka að vera svolítið á varðbergi vegna þess að það er staðreynd að vanhugsuð þróunaraðstoð vanhugsuð þróunarvinna hefur í gegnum tíðina leitt af sér mjög neikvæða hluti eyðileggingu og á vissan hátt ákveðnar hörmungar vel meinandi stofnanir sem vaða inn í ólíka menningarheima með hroka og yfirlæti og ætla sér að kenna þessu fólki geta á ýmsan hátt gert mikinn skaða ég treysti að sjálfsögðu okkar fólki til góðra verka á þessu sviði og ég treysti utanríkisráðherra hæstvirtur til að passa vel upp á þetta það verður að gera með sérstaklega

verið síðustu ár í þessum efnum verð ég að segja virðulegi forseti að ég set ákveðnar spurningar eða það vekur mann að minnsta kosti til umhugsunar að sjá að stofna eigi sérstakan viðskiptaþróunarsjóð en eins og fram kemur í máli hæstvirts utanríkisráðherra þá hefur viðskiptalífið ört vaxandi áhuga á þróunarstarfi ég spyr einfaldlega hvers vegna skyldi það vera á hvaða forsendum er áhugi viðskiptalífsins á þróunarstarfi til kominn það er nefnilega tilfellið að víða í hinum stærri löndum hafa fyrirtæki komið sér inn í þróunarmál og þróunaraðstoð til þess fyrst og fremst að skapa sjálfum sér nýja markaði nýjar gróðatengingar með viðskiptatengsl til þess eins að græða ekki endilega til að bæta heiminn eða skilja betur við umhverfið eða það samfélag sem þau koma inn í aftur treysti ég því að sjálfsögðu að hæstvirtur utanríkisráðherra og hennar fólk bindi vel hnútana í þessum efnum en það verða líka allir að vera mjög meðvitaðir um þau vandasömu verk sem eru þarna til staðar og þann vandaða skilning og djúpa innsæi sem alltaf verður að hafa að leiðarljósi í öllum þessum málum aukið peningaflæði getur leitt til góðs ef það er gert á réttan hátt en það getur líka leitt til ills ef það er ekki gert af mikilli þekkingu og visku það er einmitt ágætt að staldra þá við hnattvæðinguna og fögur orð um frelsi viðskiptanna vegna þess að staðreyndin er auðvitað sú eins og til dæmis í viðræðunum sem ráðherra nefnir hæstvirtur að þar fara allir fram allir á eiginhagsmunaforsendum og hverjir sigra í þeim leik það eru auðvitað stórveldin stór blokkirnar og þegar er talað um það að frjáls viðskipti komi alltaf öllum til góða sérstaklega þeim fátæku þá sýnir

knúin til að einkavæða knúin til að vera svokallaðir stoltir þátttakendur í frjálsum viðskiptum þegar sterku aðilarnir sterku viðskiptahagsmunirnir sterku löndin koma inn og sópa upp auðnum þannig ef ísland vill raunverulega vera málsvari hinna fátæku í heiminum þeirra sem höllum standa fæti þá verðum við líka að setja spurningarmerki við leikreglurnar sem eru leiknar meðal annars í krafti stofnana eins og alþjóðabankans og alþjóðagjaldeyrissjóðsins ég nefndi áðan að það væri ýmislegt sem ég gæti fagnað í þessum efnum og ég fagna svo sannarlega því að um norðurskautið og norðurskautssamstarfið sé talað um sem kjarnamál í íslenskri utanríkisstefnu ég var svo heppin að fá að starfa þó nokkuð á þessu sviði og það er mjög sérstakt einmitt með norðurskautssamstarfið að þetta er alþjóðlegt samstarf sem verður til utan um fyrst og fremst kannski umhverfismál og réttindi lítilmagnans réttindi frumbyggja þar skiptir auðvitað öllu máli að við íslendingar sýnum ábyrgð og séum réttu málsvararnir málsvararnir fyrir hinum góðu gildum hvernig getum við það helst þar sem eru stór ríki í þessu samstarfi rússland ameríka og kanada og fleiri við getum helst verið áhrifavaldar með því að sýna í verki hug okkar og ég verð að segja það að mér þykir sérstaklega kemur að norðurslóðunum ræða hæstvirts utanríkisráðherra vera heldur rýr mjög rýr hvað varðar umhverfismálin eins og norðurslóðirnar fjalla fyrst og síðast um það og ef við ætlum að hafa einhver áhrif þá eigum við til dæmis að vera fremst í flokki hvað varðar loftslagsbreytingar hvað varðar aðgerðir gegn loftslagsbreytingum en ekki draga lappirnar og tala um tækifæri sem í því felast eins og stundum hefur verið gert þannig höfum við raunveruleg áhrif með því að sýna í verki hvað við getum og hvað er hægt með góðum vilja þar eigum við svo sannarlega langan veg að fara virkilega langan varðandi það að ísland sé málsvari mannréttindi og ekki síst málsvari kvenna og barna málsvari jafnréttis þar er einmitt svið sem við höfum einhverju að miðla sem við getum miðlað af þekkingu okkar og reynslu og þá langar mig auðvitað í anda gamalla baráttukvenna flottra kvennalistakvenna og annarra að um leið og við verðum málsvarar kvenna og barna

fórnarlömb hörmulegra stríðsátaka ef við ætlum að vera samkvæm sjálfum okkur þá verðum við líka í verki og í allri reynd